Señor presidente, en mi primera intervención ya he intentado resumir el acuerdo al que llegamos con el Consejo, así que me gustaría utilizar este minuto para agradecer primero el tono del debate, porque creo que ha sido muy constructivo. Quiero dar las gracias a la Comisión y al equipo del Banco Europeo de Inversiones, que nos han facilitado estas duras negociaciones, que, como decía, han durado ocho meses y, por supuesto, quiero dar las gracias por el trabajo y el apoyo que he recibido de la mayoría de los grupos y de los ponentes alternativos, y en especial de mi colega Siegfried Mureşan porque, además de ser ponente alternativo, ha sido quien ha liderado las negociaciones presidiendo todas esas interminables

solo nos quedó uno, ya que desde el Parlamento Europeo queríamos incluso haber aumentado todavía más esa garantía del Banco Europeo de Inversiones, pero, al final con los movimientos de posiciones con Turquía, pudimos reorganizar esas inversiones y al final volver a poner el foco tanto en la vecindad Este como en el Mediterráneo, y por lo tanto el objetivo ha sido igualmente cumplido.